Sectorul financiar a jucat un rol important în declanșarea recentei crize financiare și economice, în timp ce costurile au fost suportate de administrațiile publice și de cetățenii europeni. Consider că este important ca sectorul financiar să contribuie în mod echitabil și substanțial la costurile crizei și solicit ca, pe viitor, acest sector să fie impozitat în mod echitabil față de alte sectoare. De asemenea, susțin descurajarea activităților excesiv de riscante întreprinse de instituțiile financiare. Este regretabil faptul că există diferențe esențiale de opinii în ceea ce privește necesitatea de a stabili un sistem comun al taxei pe tranzacțiile financiare la nivelul Uniunii și faptul că principiul unei taxe armonizate pe tranzacțiile financiare nu se va bucura de sprijin unanim în cadrul Consiliului în viitorul previzibil. Felicit cele unsprezece state membre pentru decizia de a stabili o cooperare reciprocă consolidată în domeniul instituirii unui sistem comun al taxei pe tranzacțiile financiare.